frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um byggingarsjóð landspítala þetta er fjórða mál þessa þings á þingskjali númer fjögur flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn svandís svavarsdóttir steinunn þóra árnadóttir katrín jakobsdóttir bjarkey olsen gunnarsdóttir lilja rafney magnúsdóttir og ögmundur jónasson sem sagt þingflokkur vinstri grænna stendur sameinaður að þessu

um þetta mál sem hann hefði annars haft áhuga á að vera sökum annarra skyldustarfa og met ég það við hæstvirtan ráðherra að koma því á framfæri en hins vegar mættu að ósekju vera fleiri háttvirtir þingmenn eða aðrir hæstvirtir ráðherrar hér við umræðuna um þessi forgangsmál stjórnarandstöðunnar ég ætla gera fyrst grein fyrir almennum röksemdum fyrir málinu og fjalla síðan um einstaka greinar þess og nokkur önnur atriði hér er um ræða endurflutning á frumvarpi sem var lagt fram á síðasta þingi en það mál náði þó ekki fram að ganga ég hygg að málið hafi þó farið út til umsagna og gengið eitthvað á milli nefnda þannig að nokkur vinna er til staðar við skoðun á málinu efnisleg staða á málinu er enn óbreytt hvað varðar óvissu

og má þar meðal annars vitna til þess að ríkisfjármálaáætlun til næstu fjögurra ára sem hæstvirtur fjármálaráðherra lagði hér fram síðast liðið vor og afgreitt var að lokum á þinginu gerði ekki ráð fyrir því að jafnstór fjárfesting og þessi rúmaðist innan þess ramma sem þar var teiknaður upp hann var reyndar mjög þröngur og ekki gert ráð fyrir því að ríkið hefði til fjárfestinga árlega nema sem næmi einu komma tveimur prósentum af verði landsframleiðslu sem er sögulega séð lágt hlutfall og af greinargerð sem fylgdi tillögunni mátti ráða að ekki var einn þeim tölum eða því svigrúmi gert ráð fyrir til dæmis stofnkostnaði við nýbyggingar meðferðarkjarna eða aðalbyggingar landspítala háskólasjúkrahúss í nágrenni við fjögur þúsund fimm hundruð og fimmtíu milljarða króna

endurnýjun á húsakosti á landspítalans er hins vegar vonandi nokkuð óumdeild ég held að sá þáttur málsins sæti ekki deilum að við verðum að taka af skarið og hefjast handa um að koma okkur upp sómasamlegu húsnæði fyrir þessa miðlægu kjarnastarfsemi í heilbrigðismálum þjóðarinnar þar sem er okkar þjóðarspítali menn deila um ýmsa aðra þætti málsins eins og svo sem staðsetningu sem ég vík aðeins að síðar hér er sem sagt lagður til einn kostur sem við stöndum frammi fyrir og eigum mögulegan til þess að tryggja á næstu nokkrum árum fjárframlög fjárveitingar til þess að geta ráðist í þetta þjóðþrifaverkefni sem sagt með því að framlengja eða öllu heldur endurvekja auðlegðarskatt nokkra skattlagningu á eignir allra ríkasta hluta landsmanna sem yrði innheimtur um nokkur ára skeið í þessu sinn og ég kem betur að því síðar þegar ég ræði efni einstakra greina það hefur mikill undirbúningur átt sér stað undir endurnýjun á húsakosti landspítalans í raun og veru á síðast liðnum tíu árum að minnsta kosti og nú er svo komið sem betur fer að fyrir liggja fullbúnar áætlanir um nýbyggingar við hringbraut og í undirbúningi er fullnaðarhönnun sjálfrar kjarnabyggingar yfir sjálfa kjarnastarfsemi spítalans sömuleiðis hafa menn unnið að því að móta áætlanir um endurnýjun þess hluta húsakosts sem verður nýttur fyrir starfsemina en miðað við núverandi stöðu mála þá er alveg ljóst að eiginlegar framkvæmdir munu ekki hefjast að óbreyttu nema tekið verði af skarið um það og tryggt að það verði hægt að fjármagna menn geta sett inn fimm hundruð milljónir eða milljarð til þess að ljúka kannski hönnun eða öðru slíku en það er alveg ljóst að þegar framkvæmdir hefjast þarf jafnvel tugi milljarða þau árin sem mest yrðu umleikis því það er auðvitað ekki hagkvæmt að dreifa svona framkvæmd yfir mjög langan tíma og sjálfa megin bygginguna þarf að ráðast í og reisa á eðlilegum byggingarhraða og þá er alveg ljóst að til fellur mikill kostnaður á svona eins og hálfs til þriggja ára tímabili nú þekkjum við úr sögunni mörg fordæmi þess að menn hafa ráðist í mikilvæg þjóðþrifaverkefni með því að afla sérstaklega til þess tekna og eyrnamerkja málaflokkunum slíkar tekjur og nægir þar auðvitað að nefna nefskattinn sem gengur til framkvæmdasjóðs aldraðra markaðar tekjur sem að hafa um árabil runnið til þessa málaflokks og verið tekjustofninn sem fjármagnar nauðsynlega uppbyggingu í þjónustu við aldraða ekki síst byggingu hjúkrunar og dvalarheimila

við getum nefnt dæmið um sérstaka skuldabréfaútgáfu ríkisins með skattalegum hvötum þegar að menn luku við hringveginn

að það kann að vera réttlætanlegt og nauðsynlegt að grípa til sérstakra ráða til þess að

sem auðvitað er ekkert óskaplegt grettistak satt best að segja séð í ljósi þjóðarauðs íslendinga um þessar mundir og landsframleiðslu sem er að nálgast tvö þúsund milljarða að byggja meðferðarkjarnahús fyrir landspítalann upp á fjögur þúsund fimm hundruð og fimmtíu milljarða

að þessi áform eru í biðstöðu vegna þess að takmarkað svigrúm innan ríkisfjármálanna rúmi þau ekki út af fyrir sig mætti benda á að núverandi ríkisstjórn hefur þegar afsalað á ári hverju miklu meiri tekjum en þyrfti til þess að byggja spítalann bara með því að hafa ekki sleppt út auðlegðarskattinum lækkað veiðigjöld hent út orkuskatti fellt niður tolla vörugjöld lækkað tekjuskatt á miðtekjur og svo framvegis en gott og vel ef það megi verða til þess að koma aftur skriði á þessi mál þá erum við allavega með þessa tillögu um að fara þá þá leið á nýjan leik að endurvekja auðlegðarskatt það er allra ríkustu fjölskyldurnar eða einstaklingarnir í landinu leggi nokkuð sérstaklega af mörkum í krafti auðs síns og ég kem betur að þeirri útfærslu sem að honum er þá fyrirhuguð í þessu frumvarpi í lítillega breyttri mynd frá því sem var um sameiningu landspítalans á einn stað þarf

spítalinn er í reynd með starfssemi á miklu fleiri stöðum en megin sjúkrahússtarfsemin fer þó fram á þessum tveimur stöðum með gríðarlegu óhagræði sem því fylgir þegar að þeirra ástæðu einni er það auðvitað mjög brýnt að sameina spítalann í því er falið ótvírætt rekstrarhagræði og um leið er auðvitað verið að koma starfseminni inn í tíma húsnæði sem samræmist kröfum tímans og það skyldi enginn vanmeta í þessum efnum hversu brýnt það er orðið fyrir okkur að byggja yfir tíma sérhæfða heilbrigðisþjónustu eins og hún er og gerir kröfur til í dag því þrátt fyrir okkar gamla og góða og glæsilega landspítala sem að sjálfsögðu verður passað upp á þá eru náttúrulega hefur svo mikið vatn til sjávar runnið og þróunin og breytingarnar eru svo örar meðal annars í vissum mjög sérhæfðum dýrum en fyrir þennan miklum búnaði jafnvel

það má til dæmis segja eða ef loksins er að rætast úr með kaup á jáeindaskanna eða öllu heldur að þiggja að gjöf jáeindaskanna til íslands að þá hefði nú verið gott að hafa nýtt og stórt meðferðarkjarnahúsnæði sem að væri vel hannað fyrir slík tæki og tól meðal annars með þessu er líka verið að sjá fyrir því að okkar sérmenntaða fagfólk á þessu sviði komist í fyrsta flokks húsnæði fái fyrsta flokks vinnuaðstæður og það sé aðlaðandi og spennandi valkostur að vinna á okkar landspítala háskólasjúkrahús því er nú ekki aldeilis að heilsa í dag samanber þær fréttir sem hafa komið

skrifstofur í gámum og veruleikinn er sá frú forseti að ég man ekki nákvæmlega hlutfallstölurnar en þrjátíu til fjörutíu prósent að minnsta kosti af húsakosti landspítala háskólasjúkrahúss er ónýtur er ekki boðlegur og verið í raun og veru að kasta peningum í að reyna að halda við og sinna lágmarks viðhaldi á húsnæði sem á sér enga framtíð sem slíkt í þessari starfssemi ég held því fram að þetta sé líka mikilvæg viðbrögð við þeim vanda sem þegar blasir við og kemur að því að tryggja mönnun þessarar starfssemi nógu erfiður er nú sá slagur samt hvað varðar samkeppni um hæft fólk launakjör og annað því um líkt eins og við þekkjum og ekki bætist við að vinnuaðstæðurnar og vinnuumhverfið sé óaðlaðandi og tæpast boðlegt ég býð satt best að segja í það hvernig ástandið hefði verið á landspítalanum ef að þetta ljós hefði þó ekki logað undanfarin ár að í sjónmáli væri að hefjast handa um byggingu nýs spítala ég veit það vel af samtölum við fólk sem þarna vinnur og er ágætlega tengdur inn á landspítala háskólasjúkrahúss að það hefur logað eins og ljós í myrkrinu þegar að þessi starfssemi hefur átt í mjög að vök að verjast vegna ónógra fjárveitinga vegna bágra kjara mikils vinnuálags og slíkra hluta nú þá að tekjustofninum sem hér er lagður til auðlegðarskattinum sem hér er lagt til að verði framlengdur að vísu í lítillega breyttri mynd og er nú skaði að háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson sem gerði einmitt auðlegðarskatt hér að umræðum um fyrra þingmál sé á brott horfinn því hann taldi að þeir sem greiddu auðlegðarskattinn væru aðallega fátækar eða tekjulágar ekkjur þetta er gömul mantra sem að sjálfstæðisflokkurinn kann mjög vel að fara með þegar hann er að búa til einhvern hugmyndafræðilegt skjól fyrir

til dæmis að tekjulágar ekkjur lenda í því að greiða auðlegðarskatt þetta sama var notað gegn eignarsköttunum á sínum tíma sem sjálfstæðismenn kölluðu ekknaskatt hér er nú ekki um að ræða almennan eignarskatt að ræða heldur um skatta á auð sem er yfir verulega háum mörkum í augum alls venjulegs fólks það er einstaklingar með skuldlausa eign upp á sjötíu og fimm milljónir og hjón upp á hundrað greiði segjum eitt komma tuttugu og fimm prósent af þeim auði sem þar er fyrir ofan

býsna efnaðar ef þær hafa greitt einhvern auðlegðarskatt að marki eða hitt sem líklegra er jú vissulega geta einstaklingar

lent örlítið upp í eignarskattsmörkunum en ég hygg nú að það sé sjaldgæft að menn eigi hér íbúðarhús fyrir mikið meira en hundrað milljónir eða svo og vel að merkja menn greiða einungis af því sem þarna fyrir ofan þannig að oftast er þá um að ræða mjög óverulegar fjárhæðir hverjir eru hinir eiginlegu greiðendur auðlegðarskatt ef að það er skoðað eins og það birtist í álagningu ríkisskattstjóra undan farin ár það var tiltölulega fámennur hópur sem bar uppi obbann af greiðslunum það voru milljarðamæringarnir það voru þeir sem áttu eitt þúsund eða þrjú þúsund milljarða eða eitthvað slíkt sem vissulega greiddu talsverðar fjárhæðir síðan var nokkur fjöldi sem að rétt sleikti kannski eignamörkin og greiddi af fimm milljónum eða tíu milljónum sem voru umfram frítekjumörkin í hreinni skuldlausri eign þess vegna til að mæta þeirri gagnrýni sem vissulega á alveg rétt á sér og ég hef aldrei gert lítið úr að það kunni að vera ósanngjarnt að leggja að jöfnu þá sem eiga að uppistöðu til hina hreinu eign í íbúðarhúsnæði til eigin

þá er hér lögð til sú breyting að þegar að um er að ræða að hluti af hinni hreinu eign sem myndar stofn til eignar auðlegðarskatts er í húsnæði viðkomandi aðila til eigin nota það er húsnæði sem viðkomandi býr í að þá skuli dragast frá þrjátíu milljónir króna frá í tilviki skattskylds einstaklings og fjörutíu milljónir króna í tilviki skattskyldra hjóna með öðrum orðum það kemur viðbótarfrítekjumark inn gagnvart eignarskatt auðlegðarskattstofninum þegar um er að ræða íbúðarhúsnæði viðkomandi til eigin nota þetta mun væntanlega leiða til þess að greiðendum auðlegðarskatts svona útfærðum mundi fækka allverulega það er talsvert stór hópur mundi detta niður fyrir frítekjumörkin eða fríeignarmörkin er nú réttara að tala um hér en eftir stæðu hinir sem ættu sem sagt mjög miklar fjármunaeignir eignir í hlutabréfum og öðrum verðmætum sem mynduðu stofn til slíks auðlegðarskatts lauslega áætlað og ég tek það fram frú forseti að þar er um lauslega áætlun að ræða mundi þetta lækka tekjur af auðlegðarskatti um svona einn milljarð króna eitt þúsund milljónir króna plús mínus það er svolítið erfitt að reikna það nákvæmlega út nema hafa til þess bara gögn frá fyrstu hendi úr álagningu hjá skattinum en miðað við fjöldann sem var að greiða eignarskatt og gefa sér að þetta mundi eiga við um að minnsta kosti helming þeirra að þeir mundu nýta slíkt frítekjumark þá ætti þetta ekki að vera fjarri lagi engu að síður er ljóst að skatturinn svona útfærður og með þessum með þessari breytingu til að koma til móts við þá gagnrýni að fólk sem aðallega á eign sína í

þegar hann kæmi þá til greiðslu að ári liðnu það er einfaldlega til þess frú forseti að það eru sterkar vísbendingar um að auðlegð þessa hóps landsmanna fari ört vaxandi það sást vel sú þróun var vel komin í gang með býsna sterkum hætti síðustu tvö árin sem auðlegðarskattur var lagður á eða kom til greiðslu að skattstofninn var að stækka með öðrum orðum þrjú fjögur fimm þúsund ríkustu fjölskyldurnar eða einstaklingarnir á íslandi eru að auka auð sinn hratt þessi missiri og það kemur auðvitað til fyrsta lagi má horfa til hluta eins og vaxandi verðmætis hlutabréfa í skráðum félögum eða almennt í fyrirtækjum það er ágæt ávöxtun á fjármunum eða hefur verið alveg ágæt ávöxtun á fjármunum eins og við sjáum á ávöxtun fjárfestingarsjóða og séreignarsparnaðarsjóða og annarra slíkra hluta í þriðja lagi og ekki síst er það auðvitað þessi hópur sem nýtur umfram alla aðra góðs af því þegar hagkerfið er að taka við sér og er í uppsveiflu það liggur í hlutarins eðli að þeir sem eiga mikinn auð fyrir eiga í fyrirtækjum eru í viðskiptum eða eru að ávaxta og fjárfesta miklar fjármunaeignir það eru blómatímar fyrir þá þegar hagkerfið er að eflast og þeir auka auð sinn hratt við slíkar aðstæður þannig að ég hef ástæðu til að ætla að jafnvel þó menn lækkuðu skatthlutfallið nokkuð þá væri eftir sem áður tiltölulega auðvelt að innheimta átta til tíu milljarða króna árlega með auðlegðarskatti jafnvel með lægra skatthlutfalli en gert var á árunum sem hann var við líði þrettán og til og með sautján nei það var nú reyndar mun fyrr ellefu til og með sextán eins og hann upphaflega lagður á þetta vildi ég sem sagt segja um tekjustofninn sem þarna er

með lægra skatthlutfalli en var á sínum tíma af vaxandi auði þeirra sem mundu koma til með að greiða hann er innan á svona fimm ára tímabili mjög auðvelt að afla tekna til þess að byggja meðferðarkjarna nýs landspítala háskólasjúkrahúss skatturinn væri lagður á í mjög þjóðhagslega og mikilvægum og gildum tilgangi og þar af leiðandi er engin ástæða til að óttast um lögmæti hans á það reyndi fyrir dómi á sínum tíma það var ósáttur aðili sem ekki var sáttur við að leggja sitt af mörkum með þessum hætti til að byggja upp ísland sem lét reyna á það fyrir dómi hvort hann kæmist undan skattinum og skatturinn hélt í einu og öllu og var dæmdur lögmætur enda þekkt að svigrúm stjórnvalda til málefnalegra skattlagningar er náttúrulega mjög mikið þá aðeins að einstökum greinum frumvarpsins það er í sjálfu sér einfalt í sniðum það er þó rétt að fara nokkrum orðum um það að gert er ráð fyrir því samkvæmt fyrstu grein og annarri og þriðju grein reyndar líka að stofnaður verði sérstakur byggingarsjóður landspítala sem verður sjálfstæður sjóður í vörslu fjármála og efnahagsráðuneytis hann verður starfræktur í því skyni að fjármagna nýbyggingar og meiri háttar endurnýjun húsakosts landspítala okkar aðal sjúkrahúss og háskólasjúkrahúss hlutverk þessa sjóðs yrði það og það eingöngu að taka við tekjum sínum og eftir atvikum ávaxta þær

sjóðnum yrði jafnframt heimilt að taka við frjálsum framlögum enda væru þau afhent sjóðnum kvaðalaust í þeim tilgangi að renna til uppbyggingar landspítala fjármunum yrði eingöngu varið til greiða eða endurgreiða ríkissjóði útlagðan stofnkostnað vegna nýbyggingar og meiriháttar endurnýjunar húsakosts landspítala eftir því sem framkvæmdum mundi vinda fram og fjármunir leyfðu

ákvæði til bráðabirgða þrjátíu og þrjú í lögum um tekjuskatt sem endurvakin eru í sjöttu grein frumvarpsins rynnu til byggingarsjóðs landspítala það má spyrja að því hvers vegna stofna sérstakan sjóð og marka tekjur jú það er einfaldlega vegna þess að með lagaumgjörð af þessu tagi væri held ég hafið yfir allan vafa og eitt allri tortryggni um að þessir fjármunir eins og þeir legði sig rynnu til þessa verkefnis þeir færu ekki í ríkissjóð heldur í sérstakan byggingarsjóð færi á sérstakan reikning samkvæmt sérlögum og það væri óheimilt að ráðstafa þeim til nokkurra annarra verkefna þannig að þeir sem að greiddu auðlegðarskattinn væru vissir í sinni sök að hann rynni þá til þessa þarfa verkefnis og ég ætla að leyfa mér að trúa því frú forseti að rétt eins og langflestir í raun og veru sættu við það að greiða auðlegðarskatt til að hjálpa við við að byggja upp ísland eftir hrunið þá mundu langflestir með nokkuð glöðu geði greiða auðlegðarskatt í fimm ár til þess að byggja nýjan landspítala háskólasjúkrahús fjórða greinin gerir ráð fyrir því að sjóðnum væri heimilt að fyrir fram greiða að einhverju leiti á undan tekjum með því að taka þá lán eða minnsta kosti veita skuldbindingar um slíkar greiðslur út á væntar tekjur en þó aldrei meira en fjóra fimmtu af því sem áætlanir gerðu ráð fyrir að hann mundi innheimta eða hann mundi fá á grundvelli sinn á mörkuðu tekna þetta er nú svo haft með til þess að ef að slíkar aðstæður kæmu upp að þá sé innbyggður ákveðinn sveigjanleiki í kerfið og ríkið gæti þá ekki borið því fyrir sig að það þyrfti að bíða eða staldra við í byggingaráformunum af því að tekjurnar væru ekki allar í húsi lögin öðlast þá að sjálfsögðu þegar gildi og svo kemur sjötta greinin sem að

auðlegðarskattur eða stóreignaskattur er auðvitað vel þekkt fyrirbæri lagður á víða í löndum í kringum okkur bara á mismunandi formi og er kannski nærtækast að nefna þar noreg þar sem að um áralangt bil ég kann nú ekki alveg hversu langt aftur hefur verið lagður sérstakur auðlegðarskattur á ríkasta hluta norsku þjóðarinnar hann heitir á því máli formúuskattur eða formueskatt af því að auður er þar formúur það er reyndar til í íslensku líka þó að einstöku öfgahægri menn hafi verið að nudda stundum á móti þessum skatti í noregi þá eru tiltölulega breið samstaða um að leggja hann á í hinum olíuríka noregi ekki er það nú vegna þess að þeir séu í einhverjum sérstökum vandræðum með sín ríkisfjármál eða voru að minnsta kosti ekki fyrr en þá að olíuverðið féll iðulega skilar ríkissjóði með svona fimmtán prósenta afgangi

en þeir lögðu ekki af formúuskattinn auðlegðarskattinn af hverju ekki af því að í norskum stjórnmálum fannst mönnum bara réttlátt og eðlilegt að hafa þetta svona að ríkasta fólkið í landinu legði sérstaklega af mörkum í staðinn væri þá annað hvort hægt að hlífa tekjulægsta fólkinu aðeins meira við skattlagningu eða gera betur í velferðarþjónustunni og svo framvegis það er auðvitað pólitísk hugsun á bak við það í þriðja lagi frú forseti örfá orð um staðsetningarmálið sem hefur verið mjög til umræðu að undanförnu og hefur vaknað eiginlega upp aftur sú umræða þannig að maður er svolítið hugsi yfir í mínum huga er það afgreitt mál og fyrir að löngu síðan ég skil mjög vel að um það geti verið og hafi verið skiptar skoðanir hvar ætti að bera niður í þeim efnum niðurstaðan eftir ára undirbúning og mikil samtöl og samræður og margar skýrslur varð alltaf sú sama að skynsamlegasti kosturinn væri að byggja við hringbraut og sérstaklega var það eftir hrun þegar menn fóru í að endurskoða nokkuð fyrri áform og svona að reyna að aðlaga þau betur að okkar þáverandi og sumpart ennþá núverandi efnahagslega veruleika að leita aðeins hagkvæmari lausna í þessu og kostur væri og eitthvað sem hægt væri að ráðast í og ekki þyrfti langan frekari undirbúning allt á þetta við um staðsetninguna við hringbraut það er öllu skipulagsferli lokið það er allt klárt sem að því sný ríki og borg og stjórnendur landspítala eru sammála um þessa niðurstöðu samanber blaðagrein sem kom frá hæstvirtum ráðherra borgarstjóra og forstjóra landspítalans það er alveg ljóst að ef menn ætla að fara að stofna þessu aftur í óvissu með umræðum um allt aðra nálgun allt aðra lausn gæti orðið stórslys það stórt slys að áformin mundu frestast um fjölda mörg ár því það þyrfti að byrja á grunni fyrst að velja þá hinn nýja stað fara með tryggja þar land ef að það væri ekki land sem ríkið ætti fara með það í gegnum algerlega skipulagsferli frá grunni síðan þyrfti að hanna algerlega frá grunni aftur nýja byggingu og væntanlega ef menn væru að falla frá því að nota nokkuð af eldra húsnæði spítalans þyrfti að gera nýjar húsrýmisáætlanir og nýja þarfagreiningu á því öllu saman miðað við byggingu komplett spítala á nýjum stað í hinum besta heima allra heima þegar menn ættu nóga peninga þá er það auðvitað flott lausn að byggja nýjan spítala frá grunni með öllu og vera ekkert að nota eldri hús sum hver að vísu nýleg eins og barnaspítalinn

að þetta sé sá raunhæfi kostur sem við höfum fyrir framan okkur getum ráðist í og hann sé góður ég hef enga ástæðu til að ætla annað en að þetta verði góð lausn fyrir landspítala háskólasjúkrahús að fá nýja og stóra meðferðarkjarnabyggingu og yfir mikilvægustu hluta starfseminnar og nýta svo það besta af núverandi húsnæði ég hef áhyggjur af hinu þó ég skilji vel og það eru ýmis gild rök í máli þeirra sem tala fyrir því að best hefði kannski verið að byggja alveg frá grunni ég óttast að sá biti yrði stór dýr honum yrði erfitt að kyngja en mest óttast ég þó það óvissu ástand og það millibils ástand sem kæmi upp

að þá kæmi upp gjörbreytt staða hvað það snertir að starfræksla landspítalans yrði þá kannski næstu tíu árin í húsnæði sem ætti síðan að afskrifa þá yrðu auðvitað ekki vel séð að leggja mikla peninga í viðhald og úrbætur á meðan ef að húsnæðið ætti síðan að fara í önnur not þegar menn loksins gætu flutt einn góðan veðurdag yfir í glænýjan spítala um þetta ætla ég ekki að hafa fleiri orð en legg til að lokum þessarar umræðu frú forseti að málið gangi til háttvirtrar velferðarnefndar og vil færa fyrir því þau rök að þangað fór þetta mál í fyrra og þangað hafa önnur þingmál sem tengjast byggingarmálum eða byggingarmálum landspítalans farið vissulega eru hlutar þessa máls skattatæknilegs eðlis og mætti færa fyrir því rök að það mætti að ósekju ganga til efnahags og viðskiptanefndar sem fer með skattamál sömuleiðis er þetta auðvitað stórt fjárhagsmál og fjárlaganefnd getur vel gert tilkall til þess að það sé að hluta til að hennar verksviði en það tel ég þá einfaldast að leysa með því að velferðarnefnd sem hefur haft þessi mál leiti álits þessara nefnda annarra eða beggja þannig að mín tillaga er sú sama og í fyrra frú forseti að málið gangi til háttvirtrar velferðarnefndar